Monsieur le Président, le Sahel est l'une des régions les plus pauvres du monde.

Parallèlement, c'est devenu une zone de non droit, où les trafics en tout genre se sont développés plaque tournante des trafics de drogue vers l'Europe, notamment, trafic d'êtres humains, trafic d'armes, instrumentalisation des populations migrantes.

Cette zone a pourtant un fort potentiel en termes de richesses naturelles, mais cela ne fait qu'aiguiser les appétits extérieurs, qu'ils émanent de certains États ou de quelques grandes entreprises multinationales, notamment françaises, dont les intérêts sont pour le moins éloignés de ceux des populations locales, quand cela n'aggrave pas les choses, certaines de ces entreprises ayant des moyens parfois supérieurs à ceux des États mêmes.

Au regard de ce qui s'est passé au Mali, on peut s'interroger sur la pertinence des actions menées. Certains observateurs se sont même demandé si cette politique sécuritaire visant à appuyer les forces militaires officielles n'avait pas, au contraire, fait empirer les choses et nourri, indirectement, en partie, la rébellion dans le nord du pays.

Force est de constater que l'Union européenne et notamment la France sont en fait en perte d'influence dans les régions.

De nouveaux acteurs interviennent, à commencer par la Chine, mais aussi les États Unis, les États d'Amérique du Sud, sans parler des États de la péninsule arabe, qui multiplient la construction de mosquées salafistes, bousculant l'islam pourtant modéré pratiqué par les populations locales. Cette zone est une poudrière et les populations locales en sont les premières victimes, tout particulièrement les femmes. La stratégie de l'Union européenne pour cette région doit effectivement être revue car, pour le moment, elle ne règle ni les problèmes de développement, ni ceux de sécurité. Sous l'influence européenne, une véritable décentralisation est peu à peu mise en place. La coopération décentralisée, le développement local, le soutien à une économie coopérative telle que préconisée par le Bureau international du travail devraient être les axes majeurs de cette réforme de la stratégie européenne, si l'on veut éviter à cette région de tomber totalement dans le chaos, si l'on veut réellement aider la population du Sahel.